Cette décision est intervenue en appel. Elle a donc annulé la décision du tribunal suprême qui avait, encore une fois, prononcé l'interdiction faite à la gauche nationaliste basque de se présenter à des élections. Au cœur même de l'Union européenne aurait il été acceptable que des citoyens soient à nouveau privés du droit de voter pour les listes qu'ils souhaitent soutenir? L'Espagne a fort heureusement renoncé à continuer sur ces chemins extrêmement périlleux pour la démocratie européenne. On ne peut que s'en féliciter et demander à Bildu d'accomplir les objectifs pour lesquels elle s'est engagée, à savoir la fin de toute violence politique au pays basque et la fin de l'ETA. Un cadre politique nouveau voit progressivement le jour. Le dialogue est difficile mais une volonté de paix s'est affirmée de façon très nette. Je souhaite que le Parlement européen reste très attentif à cette évolution importante car le pays basque est au cœur même de l'Europe. Il est essentiel pour l'Europe que ce processus de paix, 10 ans après celui d'Irlande du Nord, soit soutenu et qu'il puisse aussi aller à son terme.